Por tanto, mi intención era proponer al Parlamento Europeo que pospusiera la votación sobre la patente europea hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la cuestión de la jurisdicción en el régimen lingüístico.